Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, indem man die Selbständigkeit unterstützt und Selbständige dann die Hürde nehmen, den ersten Arbeitnehmer oder die erste Arbeitnehmerin aufzunehmen, sodass also Selbständige, KMU und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine wichtige Verbundwirkung haben.

für Umweltgesetzgebung und für Unterstützung, diese dann auch in den Ländern umzusetzen.